virðulegur forseti ég mæli fyrir

hefur um áratugaskeið verið unnið að því að taka upp lestur á bókum af ýmsu tagi og hafa sömuleiðis verið varðveitt til útláns og raunar upptökur á lestrum úr ríkisútvarpinu en í áranna rás hefur safnast upp í blindrabókasafninu talsverður fjöldi titla til að blindir og sjónskertir hafi einir haft aðgang að og eldri borgarar raunar líka og einnig á síðari árum í vaxandi mæli þeir sem eiga við lestrarörðugleika að stríða lesblindir og aðrir slíkir þessi safnkostur hefur hins vegar verið byggður upp í góðri samvinnu við rétthafa og auðvitað á þeim forsendum að hér væri verið að lána út til hópa sem hefðu sérþarfir á samfélagslegum forsendum en ekki viðskiptalegum forsendum og því hefur uppbygging safnsins notið sérstakrar velvildar bæði

hins vegar öll tækni við að miðla lestri bóka tekið miklum stakkaskiptum frá því sem áður var áður fyrr

hver bók var tiltölulega umfangsmikil og hana þurfti síðan að senda hverjum notanda og notandinn að senda hana aftur til safnsins með allri þeirri fyrirhöfn sem því fylgir og það takmarkaði auðvitað mjög hve mörgum bókasafnið gat sinnt og gerði það eðlilegt að þetta væri takmarkað mjög stranglega við þá sem beinlínis þurftu á því að halda nú er tíðin öll önnur tugir þúsunda íslendinga eiga lítil tæki til að hlusta á tónlist eða bækur eða annað efni með einföldum hætti og nota það hvort sem það eru þríspilarar ipod eða hvað þessi tæki eru kölluð og sá hópur fer sífellt stækkandi sem notar sér þessa tækni til að hlusta sér til yndisauka hvort sem er á tónlist eða lestur leikrit eða hvað eina sem hægt er að fá í hljóðformi hvort sem það er í útivist við dagleg störf í hlaupatúrum sínum eða hvar það nú er sem betur fer eru miklu stærri hópar heldur en áður farnir að njóta hljóðbóka því að hljóðbækur eru sannarlega miklir

fátt yndislegra en að njóta þess í góðu umhverfi og ekkert tilefni til að takmarka lengur aðgang að því sem við eigum af slík íslensku efni sérstaklega við þá hópa sem hafa sérþarfir með tilkomu internetsins skiptir í sjálfu sér engu máli hversu margir vilja nýta sér þær upptökur sem um ræðir meðan þær eru til á tölvutæku formi og hægt að gera þær aðgengilegar um internetið þá bitnar það ekki á neinum notanda þó að annar notandi fái lánað eintak því það gerist bara rafrænt og má þess vegna almennt um það segja að þeim mun fleiri sem fá bækur að láni þess betra þar með opnar það möguleika á því að gera hljóðbókasafnið okkar

þau almenningsbókasöfn sem við höfum rekið fyrir prentaðar bækur eða svartletursbækur eins og við köllum þær oft og einfaldlega gefa íslendingum kost á því að hlusta á þær ágætu upptökur sem til eru á safninu auðvitað

ef þetta á að takast vel því það þarf auðvitað að semja við þessa þætti um rétthafana bæði við rithöfunda og við útgefendur

vandað efni til að það eigi erindi við almenning það er dálítið af lestrum bóka sem ekki uppfylla almennar gæðakröfur hefur kannski verið lesið fyrst og fremst fyrir einn einstakling sem partur af námsefni og annað slíkt og ekki verið útbúið í þeim gæðum sem kröfur eru gerðar til um efni sem allur almenningur á að njóta það þyrfti að fara yfir tæknihliðina á þessu til að tryggja það að blindrabókasafnið beri ekki kostnað af útlánunum til almennings þannig að það fari ekki að draga úr möguleikum safninu til að sinna þeim hópum sem því er ætlað að sinna heldur þyrfti þá sérstaklega að gera þeim kleift að sinna þessari viðbótarþjónustu líka í þingsályktuninni er ekki gert ráð fyrir því að tekið væri gjald af slíkum útlánum fremur heldur en tekið er gjald af útlánum á almenningsbókasöfnum þessa safnkosts þar sem hvor þátturinn styrkti annan það geta auðvitað verið nokkuð flóknar viðræður við höfundaréttarhafa hvenær til að mynda eigi að vera boðið upp á hljóðútgáfur af

með þessum hætti það þarf áfram að vera hvati fyrir menn til að gefa út hljóðbækur fyrir almennan markað sem fólk getur bara keypt í bókabúðum eða á internetinu jafnharðan og gæti til dæmis verið spurning um að þær verði aðgengilegar sem bókakostur á almenningsbókasöfnum eftir eitt ár frá útgáfu eða átján mánuðum eftir útgáfu það mætti auðvitað einnig hugsa sér að eitthvert lágmarksgjald væri innheimt fyrir útlánin í þessu formi þó að það væri kannski dálítið sérkennilegt þegar horft er til þess að bækur almennt á bókasöfnum hafa auðvitað verið lánaðar út endurgjaldslaust um áratugaskeið en eðlilegt er að rétt hafa fái auðvitað greiðslur fyrir hvert útlán eins og er á öðrum almenningsbókasöfnum til að vinna að þessum málum gerir þingsályktunin ráð fyrir því að menntamálaráðherra verði falið að skipa nefnd sem undirbúi þessa nýju þjónustu til að opna íslenskum almenningi aðgang að þessu efni við erum miklir bókaunnendur og hér eru sem betur fer gefnar út mjög margar bækur en við erum engu að síður lítið málsvæði og það að hafa gott framboð hljóðbóka er ekkert áhlaupsverk fyrir lítið málsvæði eins og okkar en þetta gæfi kost á því að allir hefðu aðgang að töluverðum kosti bóka þegar í upphafi og gætu tileinkað sér það að hlusta á bækur ég er þessi fullviss að slík starfsemi mun ekki draga möguleikum manna til að gefa út hljóðbækur á viðskiptalegum forsendum heldur mun hún auka það vegna þess að þeim mun fleiri sem kynnast þessum formum þess fleiri munu vilja kaupa útgáfur nýrra bóka á því formi það er sú reynsla sem menn hafa erlendis

vefjum sem bjóða upp á hljóðbækur að þó að þar sé hægt að nálgast aragrúa hljóðbóka við nánast engu verði iðulega einhvers staðar innan við einn dollar hver bók þá þó að framboð sé af slíkum ódýrum hljóðbókum þá hefur það styrkjandi áhrif fyrir sölu hinna sem eru nýjar og kosta umtalsverðar fjárhæðir ég held að nái þetta verkefni fram að ganga þá muni það færa þúsundum og jafnvel tugþúsundum íslendinga fjölmargar yndisstundir við það að hlusta á góðan lestur verndaðra bóka og er vonast til þess að málið fái vandaða umfjöllun í nefnd og samþykki fyrir vorið svo að okkar ágæti menntamálaráðherra megi vinna að framgangi þess í framhaldinu og tryggja að af þessu geti orðið sem fyrst